Mimo podpisania porozumień w Wilnie przez Gruzję i Mołdawię z Unią Europejską jest oczywiste, że spotkanie to zakończyło się oczywistą klęską polityki wschodniej Unii Europejskiej. Została odrzucona propozycja współpracy przez największy i najważniejszy kraj partnerski Unii Europejskiej, to jest Ukrainę, i stało się tak w sposób oczywisty dla każdego obserwatora jak stać się musiało, stało się to, co było nieuchronne. Otóż w sprawie polityki wschodniej było mnóstwo udawania od samego początku. Unia Europejska udawała, że angażuje się w sposób szczególny w politykę wschodnią i jest żywo zainteresowana integracją Ukrainy ze Wspólnotą Europejską. Unia Europejska udawała, że tak naprawdę w zasadzie przesądzone jest podpisanie porozumienia, tylko na przeszkodzie stoi sprawa pani Tymoszenko. Unia Europejska wreszcie udawała, że w tej sprawie jest tak naprawdę tylko jedyny partner, to jest wolna i suwerenna Ukraina, a w rzeczywistości mieliśmy dwóch ważnych partnerów z jednej strony Ukrainę na pierwszym planie, ale na drugim Rosję. I te wszystkie okoliczności były całkowicie pomijane i lekceważone. Wiadomo było, że Rosja traktuje Ukrainę jako sferę swojego wpływu, nie tylko gospodarczego, jako strategiczną sferę swojego wpływu.

I wiadomo wreszcie było, i do przewidzenia, że Rosja nie po raz pierwszy użyje nacisku ekonomicznego, gróźb ekonomicznych jako formy szantażu, uniemożliwiając doprowadzenie do zacieśnienia relacji między Ukrainą i Unią Europejską.

W tej sytuacji można powiedzieć jedno dramatyczna klęska szczytu w Wilnie jest rezultatem zaniechań i naiwnej, nieprzemyślanej polityki unijnej, która z góry była skazana na fiasko i na niepowodzenie.